Ich sehe bei der Vorstellung des Jahresberichts des Rechnungshofs über die EU Haushaltsführung Licht und Schatten, und ich möchte mich zunächst beim Rechnungshof dafür bedanken, dass der Bericht klarer, mutiger und politischer und für uns leichter verständlich geworden ist. Licht sehe ich bei der Haushaltsführung insgesamt. Diese hat sich im Gegensatz zu den letzten Jahren verbessert. Dies ist vor allem auf die bessere Mittelführung im Bereich Landwirtschaft und natürliche Ressourcen, dem Sorgenkind der vergangenen Jahre, zurückzuführen.

Der Bericht hebt hervor, dass überall dort, wo die EU selbst die Mittel kontrolliert und verwaltet, regelgerecht gewirtschaftet wird. Ob es effizient ist, ist eine andere Frage. Hierzu möchte ich Herrn Vizepräsident Kallas sehr herzlich gratulieren. Das ist Ihr Verdienst, mit Ihrer Amtszeit ist verbunden, dass es diese wirklich sichtbare Verbesserung gegeben hat. Glückwunsch an Sie! Vor allem die Mitgliedstaaten sind aber nun aufgerufen, ihre Kontrollsysteme zu verbessern.

Und da genau liegt der Schatten. Die Kohäsionspolitik z.

die durch die Mitgliedstaaten durchgeführt wird und auf die rund ein Drittel der Mittel entfallen, ist das große Sorgenkind heute.

Euro, wo Sie ganz klar sagen Das ist Steuergeld, das eigentlich nicht hätte ausgegeben werden dürfen. Das müssen wir ganz klar sagen, und da müssen wir ganz klar kontrollieren. Die Folge ist doch, dass die Europäische Kommission ihren Druck auf die Mitgliedstaaten fortsetzen muss, und wir werden Sie dabei unterstützen, Herr Kallas. Wir müssen naming and shaming betreiben, wir müssen die Verschwenderstaaten, die es ja nach wie vor gibt, an den Pranger stellen und das ganz klar sagen. Insgesamt kommen Sie zu dem Schluss, dass die Regelungen vereinfacht werden müssen. Darin möchten wir Sie unterstützen, und wir setzen noch eins drauf Nicht nur die Regelmäßigkeit, sondern auch die Effizienz muss stärker in den Vordergrund rücken, damit Steuergeld auch korrekt ausgegeben wird.